Hvala za besedo, predsedujoči. Pozdravljeni vsi prisotni! Na nekaj ne pozabimo, na neko miselnost, ki se je zelo usidrala v naše duše in ravnanje, znajdi se, bodi podjeten, izkaži se, se nam pojavlja na račun drugega tudi, ne, se nam tudi pojavlja marsikje drugje, ne samo pri študentskih organizacijah. Dejstvo je, da se je pri študentskih organizacijah to pojavilo, ampak posamezno v ekscesih. In prav je, da to tudi uredimo, in zato tudi v stranki SAB to podpiramo. Vendar bi rad poudaril, da se pazimo pri normiranosti, ne hodimo predaleč, ker s tem lahko ustvarjamo ogromno proceduralnih, zelo birokratskih problemov. Menim, da ne smemo, danes malo to občutim v zraku, ne smemo podleči vse preveliki prisotnosti, želje pri nas politikih pa tudi birokratih, da bi pravno uredili vse, kar jim kar nam pade na misel, ne. To enostavno ne gre. Rezultati rezultat je hipertrofija predpisov z vsemi znanimi posledicami, torej da imamo neurejenost pol, ne dosežemo urejenost s tem, ne. Tega se moramo paziti. In tudi prevelika normiranost, to govorim zdaj tudi za študentske organizacije, ubija avtonomijo in ustvarjalnost. In s tem, ko ubija avtonomijo in ustvarjalnost, ubija tudi odgovornost. Ne smemo pa pozabiti, kaj odgovornost pomeni v resnici. Ne pomeni to, da si kazensko, civilnopravno odgovornost, odgovornost, v prvi vrsti pomeni, da znaš poiskati prave odgovore na probleme, ki se ti pojavljajo pred tabo, in zato moramo pustiti avtonomijo in samostojnost, organizacijam. Če prenormirano, če prenormiramo katero področje, potem samo še rešujemo birokratski rebus, ne pa resničnega življenja. In dajmo imeti zaupanje do ljudi, ne držimo se sintagme Stalina, tovariša Stalina, poudarim, ne. Zaupanje je dobro, kontrola je boljša. Bojmo se tega. Hvala lepa.